Paris. Nous les avons portés aussi, quitte à nous faire traiter de petites connes par un député français sur les bancs de l'Assemblée nationale. Nous les avons portés avec fierté, solidarité et combativité. Ce week end, nous étions des centaines de milliers à déferler contre le patriarcat, partout en Europe. Alors, soyez prévenus, nous ne nous tairons plus et nous n'attendrons plus l'égalité qui nous est due. Et nous continuerons de reprendre en chœur l'hymne des femmes Levons nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves.